Damals habe ich in verschiedensten Berichten geschrieben, was hier im Plenum kritisiert wurde, und vorgeschlagen, dass bei 16 von 20 Agenturen die Entlastung nicht erteilt wird. Es wurde damals alles weggestimmt.

Ich denke, es entspricht eben nicht diesem Anspruch des Parlaments, dass wir doch entsprechende Kontrolle ausüben sollten.